Herr Präsident, meine Damen und Herren! Heute ist für Österreich ein besonderer Tag Vor 24 Jahren haben die Österreicherinnen und Österreicher in einer Volksabstimmung mit Zwei Drittel Mehrheit Ja zur Mitgliedschaft in der Europäischen Union gesagt und damit klargemacht, dass unsere Zukunft engstens mit der Zukunft der Europäischen Union verbunden ist und dass wir uns aktiv an jedem Integrationsschritt beteiligen.

Maastricht hat den Euro geschaffen, unsere gemeinsame Währung als politisches Projekt, das eint und nicht spaltet. Und wir wussten ganz genau, dass wir derzeit nur eine gemeinsame Währung haben, aber die einzige gemeinsame Währung, die keine gemeinsame Budget Fiskal Wirtschafts und Steuerpolitik hat. Und wir wussten, wir müssen an dieser gemeinsamen Budget Fiskal Wirtschafts Sozial und Steuerpolitik arbeiten, um den Euro zu stabilisieren und eine starke gemeinsame Währung im Binnenmarkt zu schaffen. Wir sind damit noch nicht fertig, aber wir müssen Tempo aufnehmen. Die Lehren Wir müssen die Vollendung von Schlüsselinstrumenten für das gemeinsame Eindämmen und Schultern von Risiken sowie mehr Verhältnismäßigkeit schaffen Bankenunion, Kapitalmarktunion. Wir müssen institutionelle Reformen durchführen und den Europäischen Stabilitätsmechanismus zu einem gemeinschaftsrechtlichen Europäischen Währungsfonds schaffen.